der Grenzen auch des verschwenderischen Gebrauchs von Öl und der Grenzen von Mensch und Technik konfrontiert. Ich würde gerne in diesem Zusammenhang wissen, Herr Barroso, wie die Kommission darüber denkt, dass man da, wo die Europäische Union zuständig ist, vorsorgend die geplante Öl und Gasförderung in der nördlichen Nordsee und in der Arktis verbietet. Das ist eine Sache, die jetzt noch entschieden werden kann.